Pani Przewodnicząca! Sprawozdanie o wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju stanowi wkład Parlamentu Europejskiego do pierwszego w historii Wspólnoty sprawozdania dla ONZ w zakresie monitorowania i przeglądu postępów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie w uzupełnieniu do dobrowolnych przeglądów krajowych. Cele te można osiągnąć tylko poprzez kompleksową strategię Unii Europejskiej oraz ich uwzględnienie w unijnych politykach wewnętrznych i zewnętrznych oraz w mechanizmach zarządzania zgodnie ze scenariuszem numer jeden przedstawionym przez Komisję Europejską w dokumencie refleksyjnym ze stycznia bieżącego roku. Dlatego tak istotne jest przeprowadzenie przez Komisję analizy luk w istniejących strategiach politycznych, ich realizacji, w celu określenia najważniejszych obszarów, w których występują niespójności, a także opracowanie ram monitorowania oraz przeglądu poszczególnych celów z perspektywy Unii Europejskiej i państw członkowskich.